Monsieur le Président, on a entendu beaucoup de choses, beaucoup de choses fausses sur le texte dont nous débattons aujourd'hui.

Alors, chers collègues, plutôt que de vous soumettre à la propagande financée et envoyée depuis les États Unis, qui nous frappe depuis plusieurs semaines maintenant, écoutez la voix des Européens.

Je vous en prie, ne les décevons pas.